Zakaria a fost martorul violențelor forțelor de ordine asupra a 13 tineri din Maroc, la aeroportul din Tunis, pe 13 noiembrie. Pentru că a încercat să filmeze, poliția l a oprit cu violență și l a dus împreună cu cei 13 tineri la postul de poliție.

Zakaria a fost eliberat în câteva ore, dar 9 din cei 13 tineri au rămas încă 8 zile în detenție.

Recentele alegeri libere sunt unul din semnele democrației, dar trebuie completate cu măsuri ireversibile privind respectarea drepturilor omului și a libertății. Justiția și forțele de ordine trebuie să respecte legea și să construiască statul de drept, iar noi trebuie să sprijinim acest lucru, inclusiv financiar.